Tajwan wyraził gotowość negocjacji dwustronnej umowy handlowej. Rozszerzający się zakres naszych relacji handlowych z Chinami powoduje, że również ta, choć nieuznawana jako suwerenne państwo, wyspa winna skupiać naszą uwagę. Stosunków gospodarczych z Pekinem nie należy bowiem realizować kosztem Tajpej, dodatkowo w obliczu poprawnie rozwijającej się ich wzajemnej współpracy. Dla unijnych inwestorów zapisy takiej umowy mogą okazać się niezwykle korzystne, umożliwiając im preferencyjny dostęp do chińskiego rynku. Pozwoli ona uzyskać pewną alternatywę bądź dopełnienie adekwatnego porozumienia z Pekinem. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto kwestia wsparcia dla demokratycznego systemu, praworządności i pluralizmu na Tajwanie. Opowiadam się za pogłębieniem relacji z naszym tajwańskim partnerem.